Když tady od rána posloucháme tuto debatu, tak myslím, že pravdu mají všichni ti, kteří říkají, že Evropská unie je na vážné křižovatce. Na jedné straně jsou ti, kteří zastávají silný komunitární přístup. Na druhé straně, a to je férové říci, je v tomto Parlamentu menšina, která si myslí, že by Evropská unie měla nadále fungovat více na mezivládním principu. Tomu odpovídá i návrh na zavedení nejrůznějších forem evropských daní, přestože se to nazývá inovativní financování. Zaznívá tady volání po prohlubování Evropské unie, předávání více kompetencí Evropské komisi na úkor členských států.

Evropská komise měla přistoupit k redukci svých programů, k redukci počtu svých mnohdy sporných agentur, k reformě jednotné zemědělské politiky.